susținută de amendamentele colegilor noștri care toți converg spre același tip de abordare. Fără îndoială, este vorba în cele două rapoarte de nevoia reală de reformă la nivelul politic european pentru apărare comună, dar despre acest lucru vorbim încă de 10 ani. Sigur, avem un acquis de succes în domeniul maritim Atalanta poate fi considerat, și este, un exemplu de succes, însă trebuie să vedem și ceea ce ne desparte și ceea ce constituie insuccesul politicii noastre de apărare comună. Avem grupuri militare care nu funcționează, duplicăm proiecte, costurile sunt ridicate, din ce în ce mai mult la nivelul statelor membre capacitatea de apărare prin bugete este redusă, toate acestea pentru că acolo, de fapt, este decizia, și nu la nivelul Parlamentului.

Așa cum doamna Giannakou bine spunea, Uniunea Europeană mai mult reacționează decât acționează și cred că alături de cei care vor mai multă Europă ar fi momentul să acționăm și să facem o presiune acolo unde contează în parlamentele naționale, în statele membre, pentru ca politica de apărare comună să devină o realitate. Cred că putem folosi aceste două rapoarte în dialog cu parlamentele naționale și putem sensibiliza înainte de Consiliul din decembrie, care poate aduce un plus de coerență politicii de apărare comună. Stimați colegi, sigur, dincolo de orgoliile naționale, cred că ar trebui să existe sau este momentul să existe și un orgoliu european. Nu este foarte important câte steaguri sau ce steaguri vor fi la bordul navelor noastre de acțiune, este foarte important ca să existe acțiune, ea să fie eficientă și coerentă, pentru că din punctul meu de vedere coeziunea europeană înseamnă și o politică de coeziune în materie de securitate. Dacă vrem Europa, aici va trebui să ajungem și cred că această criză ne determină, ne împinge să facem lucrul acesta cât mai repede. Sigur, riscurile sunt pretutindeni, vulnerabilitățile noastre sunt binecunoscute, dar continuăm să le ignorăm, privilegiind un tip de abordare a politicii de securitate de nivel național, uneori naționalist, ceea ce nu avantajează Uniunea Europeană nici în credibilitate, și nici în vizibilitate externă. Dacă vrem să fim un real partener în asigurarea securității globale, atunci va trebui obligatoriu să reacționăm împreună.